Panie Przewodniczący!

Wydaje się więc, że jest już najwyższy czas na harmonizację wielu dziedzin, branż i sektorów, także jeżeli chodzi o technologie medyczne. No zwłaszcza, że dotyczą chyba wartości najważniejszej dla człowieka, a więc jego zdrowia. Tak, jak było to już mówione, zdrowie często jest uzależnione od leczenia, od stosowania technologii medycznych, a więc i leków, wyrobów medycznych, a te niekiedy są mało efektywne. Najczęściej są bardzo drogie.